Je vous invite, chers collègues, à suivre cette formation et à participer à son évolution.

Je voudrais aussi dire que nous avons établi un code de bonne conduite qui devra être signé par l'ensemble des députés.

Nous avons modifié les règles de fonctionnement du comité pour avoir un deuxième assistant parlementaire.

Nous faisons très attention à être à l'écoute des plaintes. Nous avons mis en place depuis le mois de septembre, le 14 septembre je crois, un réseau de personnes de confiance. Ce qui est très important, ce n'est pas d'étaler ce qui se passe et d'en faire des gorges chaudes, mais bien d'identifier les personnes, les victimes qu'il nous faut aider, et de sanctionner les coupables.